Engedjék meg, hogy köszönetet mondjak mindenkinek, aki értékes hozzászólásával gazdagította a mai vitát. Ahogy ezt előterjesztőként, egész pontosan Rivellini képviselő urat helyettesítő előterjesztőként jeleztem, hét mentesítési indítvány fekszik az Európai Parlament asztalán.

Rivellini úr előterjesztésében azt javasolja, hogy a Gazdasági és Szociális Bizottságnak, a Régiók Bizottságának, az Európai Bíróságnak, az Európai Számvevőszéknek, az európai ombudsmannak, illetve az európai adatvédelmi biztosnak, ezen intézmények hivatalának a mentesítését adja meg az Európai Parlament. A mai vita is megerősített minket arról, hogy ezzel kapcsolatban egyetértés van az Európai Parlamentben. Rivellini úr egyik előterjesztése foglalkozik az Európai Tanács mentesítésével. E tekintetben ugyancsak egyetértés van az európai parlamenti képviselők, pártcsaládok között, hogy a mentesítés elhalasztása mellett döntsünk.

Amennyiben ezek a lépések tovább folytatódnak, akkor végre mód és lehetőség lesz arra, hogy amikor feltehetőleg idén ősszel újra a Parlament napirendre tűzi az Európai Tanács mentesítésének a kérdését, akkor úgy tudja megadni az Európai Tanácsnak a mentesítést az Európai Parlament, hogy hosszú évekre előre megállapodás jön létre az Európai Tanács és az Európai Parlament között az Európai Tanács mentesítésének a rendjéről. Ezeknek a gondolatoknak a jegyében szeretném még egyszer mindenkinek megköszönni a munkáját, akik hozzájárultak ahhoz, hogy ezen hét indítványról ma a Parlament dönthessen.